A nebudú len v chudobných krajinách. Aj v takom bohatom zdroji podzemnej pitnej vody, akým je Žitný ostrov taký má názov u nás na Slovensku, majú celé obce baktériami infikovanú vodu a sú odkázané na cisterny s pitnou vodou. Organizácie a aktivisti upozorňujú Európsku komisiu, že štátne orgány často nekonajú, nevyvíjajú dostatočnú aktivitu na ochranu vody, ale uprednostňujú ekonomické záujmy spoločností, a tie neberú ohľad na životné prostredie.

Pritom vieme, že klimatické zmeny menia životné podmienky a suchá sú príčinou svetovej migrácie, ktorej musíme od roku 2015 čeliť. Preto musíme konať.